Ja, hvala za besedo. V bistvu ste mi ga, že porabili. Tako da želel sem kolegu Grimsu samo povedati, da če bi me pozorno poslušal od začetka do konca, sem omenil tudi, da sem SMC-jem. Očitno govorim, ampak se tukaj ne poslušamo. Hvala.